Frau Kommissarin, vielen Dank für Ihre Ausführungen bezüglich des Luftfahrtpakets.

Um dies zu bewerkstelligen, brauchen wir wie Sie sagten eine langfristige Strategie.

Die Arbeitsbedingungen haben direkte Auswirkungen auf die Sicherheit, die oberste Priorität in der Luftfahrt.

Wir brauchen hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte, und deshalb müssen wir an Praktiken und Normen wie Tarifverträgen und dem sozialen Dialog festhalten. Wir brauchen eine klare Definition des Begriffs Heimatbasis. Wir brauchen eine bessere Anwendung der Regeln der mobilen Beschäftigten im Sektor. Was wir nicht brauchen, was wir unbedingt abschaffen müssen, sind die dubiosen Geschäftspraktiken der Billigflaggen, die atypischen Beschäftigungsverhältnisse, die Scheinselbständigkeit, die Systeme, die Null Stunden Kontrakte und weitere prekäre Arbeitsbedingungen.